Señor Presidente, la defensa de la diversidad es uno de los valores fundacionales de nuestra Unión. Las autoridades de la Comunidad Foral de Navarra la desprecian. Aplican una política contra la lengua y la cultura vascas descalificada varias veces por las instituciones europeas. Especialmente sangrante es el trato que dan a los medios de comunicación producidos en euskera.

Una decisión arbitraria les ha dejado, por tercera vez en veinte años, sin licencia de emisión. Décadas de defensa y promoción del euskera se castigan vulnerando directivas europeas y atentando contra la libertad y la libre competencia entre los medios de comunicación. En Navarra, lo vasco es el chivo expiatorio que usan para impedir el debate político, negar la identidad plural de aquel territorio y hasta ocultar algún caso de corrupción como los que están de triste actualidad en aquel territorio.